Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous avons besoin d'une législation européenne pour la protection de la santé des femmes enceintes, allaitantes ou ayant accouché, et nous devons répondre au défi démographique qui nous attend et promouvoir la natalité en Europe. Mais cette avancée ne doit pas être un frein à l'emploi des femmes.

Je souligne en effet le titre qui est le cadre juridique de cette directive car nous avons trop tendance à oublier de quoi il s'agit exactement dans ce texte. Ici, nous parlons des femmes, les hommes n'accouchant pas jusqu'à preuve du contraire. Le débat a tendance à se diluer en faisant référence aux congés de paternité ou parental. Réglons le problème de la femme tout d'abord, en nous occupant de sa santé lorsqu'elle met au monde un enfant. Nous devons mettre en place de réelles garanties pour la protection de la santé de ces femmes sur le marché du travail.

La Commission européenne en propose dix huit et le rapport vingt. De toute évidence, en tant que femme et mère de famille de trois enfants, je souhaite que les mères aient la possibilité de rester près de leur nourrisson le plus possible. Mais la question est de savoir alors qui va payer cet allongement de quatorze semaines à vingt semaines l'État, l'entreprise? Je suis convaincue que le passage en moyenne de quatorze à dix huit semaines est une grande avancée européenne et un réel investissement de notre économie pour promouvoir la natalité en Europe. Vingt semaines risqueraient d'avoir un effet néfaste sur l'emploi des femmes, ce serait un frein à leur emploi. Les entreprises et nos États, en cette période de crise, ne peuvent soutenir cette charge financière massive supplémentaire.

Peu d'avancées ont été effectuées à ce sujet malgré les nombreux appels de notre Parlement.